Paní předsedající, já bych chtěl říct pouze tři poznámky. První se týká toho, že Evropa by měla usilovat o průkopnický duch, aby měla technologické priority, primát v některých oborech, aby dosahovala nikoliv pouze komparativních výhod, ale i výhod absolutních, protože průměrná kvalita výrobku má také za následek průměrné ceny. Zadruhé bych chtěl říci, že je důležité usilovat o vzájemné zprostředkování velkých a malých systémů, protože koncentrace na velké systémy nevede k žádoucím výsledkům.

Třetí věc je ta, že by průmyslová politika neměla stát pouze na tzv. elitách politických a hospodářských, ale měla by být opřena o velký proud malých inovací zdola, tzn. ty velké technologické průlomy stojí na velkém počtu malých inovací, které vycházejí od pracovních kolektivů.